Las autoridades nigerinas nos alertaron entonces de las terribles consecuencias que tendría para todos los países del Sahel el retorno de Libia de los tuaregs que formaban parte del ejército de mercenarios de Gadafi, con todo su armamento. Yo transmití esa preocupación en esta Cámara en numerosas ocasiones y, desgraciadamente, se han cumplido los peores pronósticos. Se trata de un ejército bien armado y compuesto por terroristas fanáticos que se enfrenta a un ejército desorganizado y poco entrenado, y en el futuro compuesto también por soldados de otros países africanos cuya motivación no puede ser la misma, y van a tener muy difícil hacerles frente. Por ello, mucho me temo que Francia tendrá que implicarse a fondo en este delicado asunto, con el respaldo de las Naciones Unidas y la necesaria participación activa de la Unión Europea y de sus Estados miembros. Pero también tenemos que pensar en el futuro, en buscar una solución política que satisfaga las reivindicaciones de los tuaregs, siempre, por supuesto, dentro de la unidad del país, y para ello es fundamental contar con el MNLA, que ya ha anunciado que está dispuesto a ayudar al ejército francés en su lucha contra los grupos islamistas del norte que están sembrando el terror en la región.